Herr Präsident! Nach der heutigen Diskussion möchte ich doch einmal die Frage aufwerfen Wer bestimmt, was soziale Verantwortung von Unternehmen bedeutet? Diese Frage kann in einer demokratischen Gesellschaft nicht ausschließlich von Unternehmen und Unternehmensverbänden beantwortet werden, sondern diese Frage muss auch von der Gesellschaft als Gesamtes beantwortet werden.

Die Wirtschaft muss hier endlich in die Pflicht genommen werden, denn das geht nur, wenn Unternehmen OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen einhalten, wenn auch die gesamte Lieferkette betrachtet und eingebunden wird, wenn Unternehmen auch gesetzlich verpflichtet werden, die Produktionsbedingungen offenzulegen. Da steht die EU, da stehen wir in der Pflicht, einen fairen Wettbewerb zu gestalten. Das geht auch nur, wenn alle sich an die gleichen Regeln halten, wenn wir wirklich Vergleichbarkeit haben. Davon profitieren auch die vielen heute genannten ehrlichen Unternehmen, die durch Lohndumping ihrer Konkurrenten vom Markt gedrängt werden.